Hvala lepa. Spoštovani! Tudi novela Zakona o zavarovalništvu v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo. Gre za direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov. Direktiva je v vseh državah članicah Evropske unije v veljavo stopila prvega oktobra lani, še pred uveljavitvijo te direktive pa so tako Agencija za zavarovalni nadzor kot tudi Slovensko zavarovalno združenje svojim uporabnikom predstavila vse novosti in jim tako omogočila, da so se lahko že predhodno dobro pripravili na prihajajoče spremembe. Že v preteklem mandatu je bil sprejet popolnoma nov krovni zakon o zavarovalništvu, s katerim se je v slovenski pravni red prenesla evropska direktiva z imenom Solventnos dva. Ta novi krovni zakon je določil pogoje za ustanovitev, poslovanje in nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v Sloveniji. Največji poudarek pa je dal obvladovanju tveganj in finančni trdnosti zavarovalnic, močnemu notranjemu nadzoru ter varstvu zavarovancev. Ker pa je finančna kriza izpostavila tudi pomen zagotavljanja učinkovitega varstva potrošnikov, je bil namen nove evropske direktive še okrepiti zaupanje strank in poenotiti ureditev zavarovalnih produktov. Cilj nove direktive je tako zagotoviti višjo raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic in še bolj kakovostne informacije za potrošnike. Direktiva se dotika tudi pravil poslovanja za prodajalce zavarovanj. Spreminja se vloga zavarovalnih posrednikov, ki po novem postajajo tudi skrbniki zavarovancev. Poslanski skupini Stranke modernega centra bomo zato za predlog zakona podprli. Kot posebno dodano vrednost te novele pozdravljamo tudi spremembo določbe, ki določa pogoje za članstvo v nadzornem svetu zavarovalnic. Koalicijski poslanci smo na predlog agencije za zavarovalni nadzor v zakon vključili spremembo, ki bo okrepila agencijski nadzor nad člani nadzornih svetov zavarovalnic. Agencija bo članu nadzornega sveta po novem lahko z odločbo prepovedala opravljati funkcijo, če dotični ob imenovanju ali kadarkoli po nastopu funkcije ne bo izpolnjeval z zakonom določenih pogojev. Dosedanja ureditev takšnega ukrepa namreč ni omogočala. Agencija je do sedaj upravo zavarovalnice lahko zgolj pozvala, da se spornega člana nadzornega sveta razreši preko sklica skupščine. V praksi je to lahko pomenilo, da skupščina razrešitve nato ni izglasovala, agencija pa kljub kršitvam drugih pristojnosti ni imela in sporni član je svojo funkcijo lahko opravljal naprej. Enaka ureditev je že uveljavljena v na področju bančništva. Na koncu bi se dotaknili še amandmaja poslanske skupine Levica, ki ga je Odbor za finance zavrnil in zato danes ni tema tega zakona. Podporo smo mu odrekli tudi v poslanski skupini Stranke modernega centra, vendar ne zato, ker ne bi želeli urejati problematike prekarnosti ter razmer na trgu dela na področju zavarovalništva. V razpravi se je izkazalo, da predlog zakona ne prinaša sprememb v statusu zavarovalnih zastopnikov, temveč da gre le za bolj natančno besedilo prenosa direktive v naš pravni red. Predstavniki Agencije za zavarovalni nadzor so ob tem opozorili, da je v Sloveniji registriranih okoli enajst tisoč zavarovalnih zastopnikov, ki so ali zaposleni pri zavarovalnicah, zavarovalno-zastopniških družbah ali pa so samostojni podjetniki. Slednjih je okoli devetsto. V naši poslanski skupini opozarjamo, da bi rokohitrsko in nepremišljeno poseganje v njihov pravni položaj kljub dobrim namenom lahko imelo škodljive posledice in da so tovrstni posegi v svobodno gospodarsko pobudo lahko zelo problematični. Hvala lepa.